Die Regel ist, dass ein Wahlgang dann geschlossen ist, wenn ich ihn für geschlossen erkläre. Ich hatte ihn nicht für geschlossen erklärt. Ich hatte diesen Wahlgang nicht für geschlossen erklärt. Wenn dann in diesem Haus irgendein Techniker eine Taste drückt, dann kann ich das nicht verhindern, aber es macht den Wahlgang nicht korrekt.

Ich habe aus Solidaritätsgründen mit den Kollegen, die teilweise in den Fahrstühlen waren, gewartet. Ich sage Ihnen jetzt Wir eröffnen den Wahlgang, dann gebe ich zwei bis drei Minuten Zeit zu wählen, danach schließe ich den Wahlgang.

entfielen 347